Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že se shodneme v tom, že přestože v uplynulých letech a desetiletích Evropa učinila obrovský krok v boji za omezení diskriminace osob se zdravotním postižením, tak ani zdaleka nemůžeme být spokojeni. Dnes a denně, tento měsíc, tento týden, tento den, tisíce, desetitisíce, statisíce občanů Evropské unie se zdravotními handicapy jsou diskriminovány. Jsou diskriminováni na trhu práce, jsou diskriminováni ve službách, jsou diskriminováni v dopravě, jsou diskriminováni v horší dostupnosti veřejných služeb a jsou dokonce velmi často diskriminováni v přístupu k některým základním veřejným službám, jako jsou všechny stupně vzdělání. Jsem přesvědčen, že se shodujeme v tom, že základním nebezpečím, kterému čelíme v této oblasti, je hrozba sociálního vyloučení našich spoluobčanů se zdravotním postižením. K tomuto potřebujeme celou řadu legislativních aktů, které zabraňují diskriminaci, současně však i na druhou stranu funkční systém sociálních služeb jako základního nástroje, který nejen zamezuje sociálnímu vyloučení, ale vede k sociální inkluzi. Obrovským problémem, který zasahuje naše občany se zdravotním postižením, je samozřejmě výrazně vyšší míra nezaměstnanosti. Všichni víme, že za stávajících ekonomických problémů, ve kterých je Evropská unie, jsou to právě naši spoluobčané, kteří jsou zdravotně postiženi, kteří nejvíce doplácí na zhoršení situace na trhu práce. Je horší dostupnost pracovních příležitostí pro ně než v dobách prosperity. Velmi často doplácí na to, že mají horší kvalifikační a vzdělanostní strukturu proti zdravé části populace, a to se potom samozřejmě velmi negativně odráží v možnosti jejich integrace na trh práce.

Musím také říci, že jsme si plně vědomi mnohonásobné diskriminace, které čelí mnozí občané se zdravotním postižením, jak na to upozornila paní poslankyně Breyerová. A tady bych chtěl připomenout, že úmluva, o které tady jednáme, obsahuje specifický článek, který se týká žen, čili na tuto mnohostrannou diskriminaci je zde pamatováno.

Je to také příklad pro ostatní státy, které doposud nemají tuto proceduru za sebou. Jasná výzva od paní poslankyně Lynneové, aby se tento proces ratifikace urychlil, má svůj význam, na druhé straně musíme respektovat to, že ratifikace má svá pravidla, že tato pravidla se musí respektovat, že tato pravidla jsou často velmi rozdílná v jednotlivých členských zemích a že musí být respektována. Já bych chtěl také velmi ocenit prohlášení, která tady zazněla, např. z úst paní poslankyně Plumbové, která poukazovala na velkou roli partnerů z občanského sektoru v rozvoji a provádění politik v oblasti našich zdravotně postižených spoluobčanů a ve snaze zamezit jejich diskriminaci, ve snaze zamezit jejich sociálnímu vyloučení a ve snaze je

Chtěl bych jenom připomenout, že Rada tomuto věnovala velkou pozornost a že i předsednictví věnuje velký důraz účasti partnerů z tohoto občanského sektoru. My jsme také v duchu našeho motta Evropa bez bariér pozvali na akce, které se týkaly této problematiky, všechny zástupce osob se zdravotním postižením. Pod záštitou předsednictví se konala řada akcí pořádaných organizacemi osob se zdravotním postižením. Chtěl bych připomenout zasedání Rady evropského fóra zdravotně postižených, které se konalo v Praze ve dnech

2009. Také tento týden proběhla mezinárodní konference s názvem Evropa bez bariér, kterou uspořádala Česká národní rada osob se zdravotním postižením a která se konala přímo pod patronátem předsednictví a byla součástí předsednických akcí.

občanského sektoru na celé evropské úrovni. Já bych chtěl také na závěr upozornit na sblížení evropského akčního plánu v oblasti zdravotního postižení a Úmluvy OSN, jakož i na výsledky dosažené při provádění tohoto akčního plánu, který klade zvláštní důraz na důstojnost, základní práva, ochranu proti diskriminaci, spravedlnost a sociální soudržnost. V současnosti se všeobecně uznává, že zohledňování problematiky zdravotního postižení je klíčem k jejímu prosazování.